Okej, torej moj najljubši film je Tisoč devetsto sedemnajst, to je letnica, ampak je tudi naslov filma. film torej se gre v v, o, o prvi svetovni vojni, torej nekje v letu tisoč devetsto sedemnajst. Je dokaj realen film, ni po kaki biografiji ali pa avtobiografiji, to je dejansko od direktorja, torej od režiserja, ki je pač film, spravil skupaj, je, dejansko imel, zgodbe od dedka, med prvo svetovno vojno, kjer dejansko komunikacijska sredstva še niso bila tako dobro razvita. zato so uporabljali, vojake, da so prečkali, potem te no man's lande, torej pač, območja med jarki med, stranmi in dejansko prikazuje, kako, sta dva vojaka, torej to je pač njuna zgodba, to ni specifično na koga mišljena, ampak se tudi na primer, to samo prikazuje, kako dejansko je naj bi izgledalo, ko so vojaki dejansko prepotovali konkretne dolžine, dosti kilometrov, da bi samo prišli in oddali sporočila. Ker pač spet komunikacijska sredstva niso bila tako dobro razvita in so ful zelo hitro so lahko, iz druge strani vdirali noter in torej, prestregli, sporočila. In prikazuje dejansko, kako dva vojaka iz angleške strani, torej sta dobila nalogo, da morata ustaviti napad, ki je bil načrtovan, zaradi tega, ker bi angleška stran padla v nekakšno past. iz potem strani Nemcev. In dejansko prikazuje njuno pot, kako dejansko, kaj vse vidita, kaj vse doživljata, zgodbe, kako si podavata, srečni trenutki, žalostni trenutki, trenutki, kjer bi lahko skoraj umrla. En potem umre, presenetljivo, tako da hoče pomagati Nemcu, ki je strmoglavil z letalom, in ga preden bi ga letalo dejansko zažgalo do smrti, sta ga povlekla ven, ampak ga je Nemec zbodel in, en vojak vmes umrl in potem je en sam mogel, prepotovati po deželi Franciji, da bi prišel dejansko do, do cilja, no, tam ko so mu zastavili, da morajo pismo odnesti in torej, prestreči, torej pač ustaviti napad. In zgodba je posneta v enem, pač reče, pač v enem shotu, torej, film je narejen tako, da je neprekinjeno sneman, kar se mi zdi, da dejansko vse bolj poveže, film deluje bolj pristen. in ja, moj najljubši film je, ker itak zgodovinski filmi, se mi zdi, da znajo prikazati zelo zanimive poglede, kako smo ljudje delovali, kako še vedno lahko ljudje delujemo in zgodba je bila prekrasna. Igralci so zelo dobro tudi, ker, zelo dobro je zelo, v užitek je bilo, da gledati ta film tudi, tudi, zaradi glasbe, ki je bila predvajana, vse je tako lepo pasalo skupaj, da je enostavno res eden izmed najboljših filmov, ki sem jih kadarkoli gledala. deželo, ki sem jo obiskala, ki mi je bila najbolj všeč, moram povedati, da so Firence, bom rekla. Nisem še dosti popotovala, ampak Firence so bile ena, je bila ena destinacija, ki mi je ostala v spominu še posebej zaradi tega, ker sem, ko sem šla, sem si ogledala, zgodovinske muzeju, umetniške muzeju, Firenca, Firence je znan kraj, torej rojstvo renesanse se je zgodilo v Firencah dejansko. lahko vidimo, vpliv družine pač, torej Medičejce, lahko pač vidimo vpliv, njihov vpliv, na umetnost. Umetnost mi je pri srcu, zato je mesto znano po umetnosti. bil velik užitek dejansko pogledati, Ni bilo, da bi bilo, ko greš v Italijo, se ti zdi, da bi, da prideš iz Slovenije in je neko majhno mestece, ampak Firence so dejansko bile kar privlačne, ni bilo preveč ljudi, ni bilo preveč za doživeti, hrana je bila odlična tudi, in kraju so res umetnost taka, da je neverjetno za gledati. in od cerkev tudi cerkva tudi, do raznoraznih muzejev, ki so večnadstropni, kar pomeni še večji užitek za, za naprej, tako da ja, Firence definitivno en kraj, ki kot umetniška duša, se splača pogledati, ker res, ko vstopiš v mesto, je že zgradbe, že hiše, že vzdušje je res dobrodošlo in, fenomenalno, nepozabljivo. Moja najljubša jed, ki sem jo pred kratkim, začela delati in sem jo, nekako sama sestavila preko interneta, so dumplingi, azijski dumplingi, tako se vsaj rečejo, pri nas bi bili na neki podoben način kaki cmočki ali pa , mogoče kaki žlikrofi, samo ni ni ni točno to. Eeem, ali pa štruklji celo, samo neka mešanica, torej to je dejansko zavito torej zavito testo ima noter, testo ima noter meso, začimbe, torej karkoli, kaj dejansko želiš dati noter in po celi Aziji imaš različne priprave. Način, kako jaz naredim dumplinge, je ni pač ne bom rekla, da je edinstven, ni zdaj nekakšen izum, ampak povezuje kitajsko tehniko, kjer jih kjer dejansko dumpling popečeš in, napalske okuse, torej filling oziroma notranjost dumplinga je dejansko bi naj bil, so napalski okusi. In kako to narediš, je dejansko, da torej najprej narediš testo, testo narediš tako, da vzameš, na pamet zdaj ne vem, ampak vzameš, nekaj količine moke in daš noter vrelo vodo, samo to, nič soli, nič drugega in to gneteš, dokler ne dobiš kepo, in jo pustiš malo, da se usede, in pol lahko začneš pripravljati filling. Pa imaš, ne vem, mleto meso, lahko tudi piščanec, ni pomembno, kaj, pol pa, za začimbe pa je ingver, paprika, torej paprika v prahu, kurkuma, sol, papir, čebula, česen, oboje lahko tudi v prahu, lahko daš noter tudi, zeleni, zeleni zeleno čebulo tudi, jaz osebno rajši ne, in, garam masala, to pa je mešanica začimb, ki komot lahko naredimo tudi z našimi slovenskimi domačimi začimbami. popečeš samo, zmelješ in daš poleg in malo olja in pol vse to ročno zgneteš in imaš dejansko, filling, torej pač to, kaj boš dal v dumplinge, pol pa torej tisto, te pa dejansko narediš, jih razdeliš v kuglice, tam nekje osem do deset kilogramčkov naj so, in potem jaz, jaz to zvijem, ker nimam prave, pravega pripomočka za to, ker mislim, da se ne dobi, če ne pa nisem niti toliko iskala, je dejansko kozarec, kozarec namokam, in tudi potem, testo pomokam, površino pomokam, in dejansko zvaljam, zvaljam to testo, dokler ni tanko in približno v malo večje velikosti kot dlan, in potem samo vzameš testo, z žličko daš noter, malo vode si pripraviš, da lahko daš, na na konec testa, da lahko vzameš en konec in povežeš z namočenim koncem in dejansko zviješ dumpling in potem enostavno daš na ponev malo olja, popečeš, dokler ni spodnji, dokler ko obrneš odspodaj, ne vidiš, da je že malo bolj rjavkasto, torej malo bolj zapečeno, fajn da bo hrustljavo in potem za sedem minut samo dodaš malo vode, ne tako kot na primer, da bi ko pražimo, pohano na primer, ko daš dejansko, kar nekaj, da meso že kar plava v olju, ampak toliko samo, da se spari, da obvezno moraš dati preko torej, nekaj, da prekriješ torej ponev, ne, da, para ne gre ven in potem sedem minut pustiš in dumplingi so, pol pa jih lahko s sojino omako, lahko brez, s čimerkoli lahko postrežete in to je ena izmed mojih zanimivih, najljubših, jedi.